frú forseti ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni pétri h blöndal sem bendir hér á að þau mál sem einkum hafa verið ágreiningur um eru þess eðlis að það er eðlilegt að menn reyni sitt ýtrasta til að ná sátt hér á þinginu skipan stjórnarráðsins er stórmál langtímamál og það er löng þinghefð fyrir því að menn leggi mikið á sig til að ná sátt um það hér er forsætisráðherra að gera grundvallarbreytingu með annarri greininni og við höfum gert vi það athugasemdir gjaldeyrismálið er líka stórmál fyrir þjóðina alla sem menn eiga að horfa til að er verið að biðja um að framlengja til tvö þúsund og sextán

að sú sem hér situr hæstvirtur forsætisráðherra og sá sem hér situr hæstvirtur fjármálaráðherra ræðukóngur alþingis ár eftir ár og íslandsmeistarinn í löngum ræðum á alþingi íslendinga að þessi tvö auðvitað hlaut að koma að því að þau segðu eftir að þau væru komin í þessi sæti þingmenn